Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, cette satisfaction marque effectivement le fait que vous venez d'adopter des amendements à la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif n° 3 pour 2010

2011. En conséquence, je prends bonne note des différences entre nos deux institutions et, conformément à l'article 314, paragraphe 4, alinéa c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, je marque évidemment mon accord sur la convocation du comité de conciliation par le Président du Parlement européen.